Waar ik me altijd zorgen om maak, is dat dit elke keer weer de wetenschap in twijfel trekt.

Welk landbouwsysteem je ook gebruikt, bij de productie van voedsel grijp je in in de natuur en heb je een milieu impact.

Doe je dat niet, dan verlies je je oogst, heb je voedselverspilling en heb je meer grond nodig voor je landbouwproductie. Wat ik hier wil doen, en waar ik me voor in wil zetten, is de boeren adequate instrumenten geven om die gewassen goed te beschermen.